Blokada instytucjonalna, z którą mamy tu do czynienia, dotyczy sporu o interpretację artykułu 46 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli ustalania i przydziału wielkości dopuszczalnych połowów. Rada od lat blokuje prace nad wieloletnimi planami zarządzania poszczególnymi gatunkami ryb, interpretuje przepisy na własną korzyść, czyli uważa, że ma wyłączne prawo do ustalania możliwości połowowych. Ta sytuacja bardzo negatywnie odbija się na tworzeniu prawa dotyczącego rybołówstwa, pogarsza relacje między instytucjami i zasługuje na wyraźne potępienie.